Señora Presidenta, señora Vicepresidenta de la Comisión Alta Representante, Señorías, quisiera centrarme en el caso de Siria y, ante la degradación de la situación en este país y el creciente número de víctimas —incluidos mujeres y niños degollados—, creo que se han agotado todos los calificativos y que los sentimientos que mejor resumen nuestra situación son la indignación y, desde luego, la sensación de frustración y de impotencia que tiene la comunidad internacional. Es evidente que el plan de Kofi Annan ha fracasado estrepitosamente y que habrá que pensar en otras alternativas, y no es precisamente guardando un minuto de silencio como se ha hecho recientemente en las Naciones Unidas y aplicando sanciones económicas que se va a poder superar esta situación. El Secretario General de las Naciones Unidas ha dicho con toda claridad que el Presidente de Siria ha perdido completamente su legitimidad y que no podemos acostumbrarnos a que las masacres sean el pan nuestro de cada día. Esta situación y este conflicto se están prolongando demasiado, en mi opinión, con la complicidad, muy particularmente, de un miembro permanente del Consejo de Seguridad y del régimen iraní. Señora Ashton, hace un momento, en este mismo hemiciclo, hemos mantenido un amplio debate sobre el papel que le corresponde a la Unión Europea en defensa de los derechos y de las libertades fundamentales en la Unión Europea, y más allá de nuestra presencia en los diferentes grupos de contacto —absolutamente justificada—, la Unión Europea tiene la obligación de presentar iniciativas para salir de esta situación y

Es evidente también que el Consejo Nacional Sirio tiene que cooperar, y esperemos que su nuevo presidente, elegido en Estambul el otro día, pueda aglutinar a la oposición interna y externa. Sin embargo, ante el fracaso de las medidas diplomáticas, no quedan muchas alternativas una intervención humanitaria, que hoy por hoy no es posible por el veto de Rusia y de China en el Consejo de Seguridad

La experiencia en países vecinos nos demuestra que, para tratar de salir de esta situación a corto plazo, es importante buscar soluciones políticas de transferencia de poder a medio plazo. En este contexto, esta solución es muy difícil sin una presencia militar y sin tropas internacionales.